Femeile și fetele constituie 79 din victimele exploatării sexuale.

Am votat acest raport pentru că statele trebuie să acorde o atenție deosebită, o importanță deosebită și aceasta să fie o prioritate înregistrării refugiaților, urmăririi acestora, tocmai pentru a nu fi furați, a nu fi supuși traficului de ființe umane. În special minorii, care sunt o categorie defavorizată și nu se descurcă singuri, prezintă un risc ridicat să fie exploatați și, ca atare, ei sunt pe primul loc să fie protejați.